Er hat mich aber als Koordinator der Sozialdemokraten im Haushaltskontrollausschuss ermächtigt, nach der Abstimmung hier bekanntzugeben, dass er seinen Namen als Berichterstatter von diesem Bericht zurückziehen möchte.